Totodată, trebuie să rămânem femei când facem politică, să nu încercăm să fim mai bărbați decât bărbații. Susțin raportul colegei Pietikäinen din solidaritate feminină și din colegialitate, însă trebuie să fac câteva remarci. Femeile trebuie să lupte în mod constant pentru ceea ce își doresc, nu trebuie să se bazeze exclusiv pe aceste cote de reprezentare pe care le tot dezbatem femeile nu trebuie să ocupe funcții politice pentru simplul fapt că sunt femei și trebuie să avem o anumită cotă de reprezentare, ci pentru că sunt competente și pentru că merită aceste funcții, iar când este vorba de promovarea femeilor în funcții de decizie, trebuie să vorbim mai puțin și să trecem la acțiuni concrete. Trebuie să ne susținem între noi, femeile, fie tinere, fie mature, pentru că doar solidaritatea este cheia. Pe scara pe care a urcat o femeie politician de succes trebuie să poată urca mai târziu și alte femei, poate mai tinere și mai bine pregătite. De aceea, susțin propunerile raportoarei privind sprijinirea organizațiilor de femei și promovarea mentoratului. În final, aș dori să menționez și un alt aspect care afectează capacitatea femeilor de a și realiza pe deplin potențialul actele de violență la care sunt supuse, în special în cadrul familiei. Cu această ocazie, salut faptul că, în România, a fost promulgată, pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, modificarea legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.